Kõigepealt sügav kaastunne Boriss Nemtsovi lähedastele ja kogu Vene ühiskonnale, kuid paraku pole see ainus karm juhtum Venemaal viimasel ajal. Pool aastat tagasi röövis Venemaa Eesti territooriumilt politseiametnik Eston Kohveri, kes on ikka Moskva Lefortovo vanglas. Venemaa on röövinud juba pool aastat tema elust, ta on eemal oma lastest, perest ja lähedastest, tema tervislik seisund halveneb ja tulevik on täiesti ebaselge. Siiani pole Venemaa kuulda võtnud Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu ega paljude teiste riikide soovi ja nõudmist Eston Kohver vabastada ja kodumaale saata. Ettevalmistatav Euroopa Parlamendi resolutsioon käsitleb samuti seda teemat ja soovib Kohveri kohest vabastamist. Kuid Eston Kohveri röövimise juhtum on üks paljudest selgetest ja nähtavatest inimõiguste rikkumistest, mida Venemaa on viimasel ajal toime pannud. See on samas reas Ukraina piloodi Savtšenko, opositsiooni ja kodanikuühiskonna ahistamisega.